Tenemos que hacer frente a este drama entre todos la Unión y cada uno de los Estados miembros. En primer lugar, debemos buscar a los menores desaparecidos, ya que muchos están siendo expuestos a todo tipo de malos tratos por parte de bandas criminales y están siendo víctimas de explotación sexual. Además, debemos asumir responsabilidad, ya que muchos de ellos han desaparecido estando en centros de acogida europeos. Los niños, al sentirse desprotegidos e inseguros, deciden huir, y es entonces cuando fácilmente pueden caer en manos del crimen organizado. Para evitar estos hechos, es necesaria la reforma de la Directiva de las condiciones de acogida es fundamental.

Y quiero pedir especial protección para los niños con bebés, niñas y niños que vienen siendo padres, y para esos pido especial protección.